Cela reflète bien les craintes qui ont été exprimées par un certain nombre de nos collègues sur l'orientation actuelle du texte.

Certains dénoncent le prix trop faible du carbone. Cela est dû, malheureusement, au ralentissement économique.

Autrefois, quand on mettait en place ce système, on craignait justement que le prix du carbone ne s'envole.